de malades. En même temps, il faut interpeller tout le personnel médical. On appelle ça le plan blanc en France, où on fait appel aux réservistes parce que là, il y a véritablement urgence. Et je pense que les États ont mis un peu de temps à réagir. Il faut développer aussi la médecine ambulatoire pour les cas confinés à domicile. Alors moi, j'ai une question à poser au Président du Parlement qu'est ce qu'on fait pour le Parlement? Parce qu'on est un véritable paquebot, avec des milliers de